Frau Präsidentin, Sie haben gesagt, dass Sie den Bruch europäischen Rechts nicht tolerieren wollen. Aber was passiert derzeit in Moria, an unseren Außengrenzen? In Moria hat nicht nur das Flüchtlingslager gebrannt. An den Außengrenzen brennt seit Jahren das europäische Recht und die europäische Rechtsgemeinschaft.

Mit der aktuellen Außenpolitik im Bereich der Asyl und Flüchtlingspolitik bricht Europa sein eigenes Recht. Und genauso sehen wir nach Bulgarien Seit Monaten demonstrieren dort die Menschen ohne Reaktion der Europäischen Kommission gegen Straflosigkeit und Korruption.

Und genauso finden wir im Bereich der Grundrechte zahlreiche Verletzungen. Daher meine Bitte an Sie fürs nächste Jahr Seien Sie konsequenter als Hüterin der Verträge.

Die Blockaden der Mitgliedsstaaten dafür können Sie nichts. Aber Sie können das europäische Recht durchsetzen und damit den Respekt vor unserer Rechtsgemeinschaft und vor dem europäischen Projekt stärken.